Nun trennen uns weniger als zwei Stunden von der endgültigen Beschlussfassung zum so genannten Fünf Monate haben wir gebraucht fast überflüssig zu erwähnen, dass das der Klügelei im Rat geschuldet war fünf Monate, um zu einer Einigung für das nun vorliegende Paket zu kommen. Wenn wir alle miteinander den Titel dieses Pakets ernst nähmen, hätten wir viel schneller sein müssen. Das Paket für sich ist ja in Ordnung, ohne Frage, aber ob es wirklich der wirtschaftlichen Erholung Europas in der jetzigen Krise dienen kann, möchte ich doch sehr bezweifeln.

Es ist gut, dass die Kolleginnen und Kollegen aus dem Industrieausschuss auch diese Zweifel hatten und die Erklärung der Kommission ausgehandelt haben, nicht verausgabte Mittel in Projekte der Energieeffizienz zu stecken. Die gleich zu beschließenden 2,6 Milliarden EUR haben also die Chance, vernünftig verwendet zu werden. Aber werden wir es auch schaffen, die restlichen 2,4 Milliarden EUR, die am 5 Milliarden Recovery Plan noch fehlen, im Herbst mit dem Rat zu vereinbaren? Die 5 Milliarden EUR auf zwei Jahre sind Ausdruck europäischer Solidarität.

Viel effektivere Hilfe für die gesamte europäische Wirtschaft allerdings kommt aus der gemeinsamen Regional und Strukturpolitik 38 Milliarden EUR nur in diesem Jahr!